Amal al Kubaisi zu treffen. Sie ist die Präsidentin des Parlaments der Vereinigten Arabischen Emirate und ist heute bei uns zu Gast. Ich möchte Ihnen, werte Frau Kollegin, ausdrücklich danken. Sie haben auch als Präsidentin eines Parlaments eines islamischen Landes zum Ausdruck gebracht, dass Sie die Terroranschläge hier in Brüssel aufs Tiefste verurteilen, und Sie haben einen Kranz an der Stelle des blutigen Attentats niedergelegt.